Tak ako každý rok pri prijímaní tejto výročnej správy by som mohla zopakovať, že toto je Parlament Európskej únie a že táto Únia je založená na európskych zmluvách, ktoré jej inštitúciám nedávajú žiadne právo propagovať potraty. Rovnako jej nedávajú právo obmedzovať členské štáty v pristúpení alebo nepristúpení k medzinárodným dohovorom, akým je napríklad takzvaný Istanbulský dohovor.

Zároveň sa však len jediný raz zmieňuje o slobode svedomia, ktorú spolu s právom na výhradu vo svedomí zaručuje Charta základných práv Európskej únie.